flutningsmenn ásamt mér eru ásmundur einar daðason pétur h blöndal og árni johnsen virðulegi forseti það er rétt að þakka það hér í upphafi að loksins er þetta mál hér komið á dagskrá það hefur verið lagt fram nokkrum sinnum þessi tillaga var áður flutt á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi og ég flyt þetta hér nú en þegar þessi tillaga var fyrst lögð fram hér í haust gerði dagsetningargrein ráð fyrir því að þetta yrði í síðasta lagi þjóðaratkvæðagreiðsla um þetta mál fyrsta mars en nú er það tímamark farið vegna þess að það þarf þrjá mánuði til þess að það sé hægt að senda mál i þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt lögum um þjóðaratkvæðagreiðslur þannig að við flutningsmenn höfum nú tekið ákvörðun um það að breyta því og leggja fram breytingu því að nú skuli þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fara fram samhliða forsetakosningum það er vel við hæfi frú forseti að þessar kosningar fari fram saman forsetakosningar og þessi tillaga varðandi aðlögunar og viðræðuferlið því að við íslendingar höfum fengið algjörlega upp í kok af þeim vinnubrögðum sem þessi ríkisstjórn og þá sérstaklega ráðherrar samfylkingarinnar hafa sýnt okkur sem landsmönnum vegna þess að ísland er í þessu aðlögunarferli blekkingarnar og spuninn sem hefur verið keyrður eftir að þessi umsókn var lögð inn á sumardögum tvö þúsund og níu er slíkur að það er þyngra en tárum taki að horfa upp á þessi ósköp við getum alveg fullyrt það fullum fetum að hér hafi orðið algjör forsendubrestur á því evrópusambandi sem er til nú og því hvernig það var þegar þessi umsókn var lögð inn vegna þess að málin hafa breyst á svo slæman hátt að það er ekki það sama evrópusamband nú eins og það var áður tökum sem dæmi á þessum árum síðan umsókn okkar var lögð inn má segja að evrópa hafi hrunið enn frekar grikkland hefur nú þegið neyðarlán frá evrópusambandinu upp á fleiri milljarða evra og hefur nú afskrifað skuldir sínar og mér er sagt að spánn sé á næsta leiti í sömu vandræðum og grikkland og hin títtnefndu bug lönd það er að portúgal ítalía og grikkland séu á svipuðu róli ásamt spáni evran hefur ekki staðið sig sem skyldi og stendur nú frammi fyrir miklum vandræðum eins og allir þeir sem fylgjast með vilja sjá en hæstvirtur utanríkisráðherra vill greinilega ekki sjá þann vanda sem bæði evrópusambandið og evran standa frammi fyrir og stendur á því hér fastar en fótunum að það sé allt saman í himnalagi í evrópusambandinu og það sé fyrirheitna landið meira að segja fara af því sögur frú forseti að þegar við framsóknarmenn ætluðum að opna þá umræðu að skoða hér aðrar leiðir í gjaldmiðilsmálum hafi komið boð frá íslenska utanríkisráðuneytinu í þá átt að hér væri kanadíski sendiherrann að skipta sér af innanríkismálum kanadíski sendiherrann hér á landi átti að ávarpa ráðstefnuna ekkert að vera með neina pólitíska ræðu eða annað og honum var neitað um það og það var dregið til baka sem sýnir það hvað samfylkingin og hæstvirtur utanríkisráðherra össur skarphéðinsson er orðinn örvæntingarfull að þetta verði hér nokkurn tíma af þessum evrópuveruleika sem þeir sjá fyrir sér ég átti þess kost að hitta hér þingmenn frá möltu í gær

stjórnarandstaðan þurfti að lúta í gras gagnvart því að ganga þarna inn en það sem þeir maltverjar standa frammi fyrir er það að þeir þurfa eins og aðrar evrópuþjóðir að eyða miklu fjármagni til þess að halda uppi fátækari ríkjum sambandsins maltverjar standa ágætlega því að lyfjaiðnaður er sterkur þar í landi en það er allt á sama veg að þessi fundur sem ég átti með þessum ágætu aðilum gekk fyrst og fremst út á það að reyna að heilaþvo mig varðandi hina svokölluð kosti evrópusambandsins sem því miður ég kem ekki auga á ég var spurð að því um daginn hvort ég gæti ekki nefnt einn kost sem ég sæi við evrópusambandið ég hugsaði mig nokkuð lengi um og niðurstaðan var sú að ég sé engan kost við það að við íslendingar göngum inn í evrópusambandið í máli annars þingmannsins frá möltu í gær kom fram að við ættum ekki að óttast neitt þeir mundu finna lausn á okkar auðlind fiskveiðistjórnarkerfinu og að við fengjum þær undanþágur þannig að við gætum sætt okkur við það að

ég benti þessum ágæta þingmanni á það að það væru líklega ekki nema tíu til fimmtán prósent okkar hagsmuna íslendinga falin akkúrat í sjávarútvegsauðlindinni vegna þess að evrópusambandið mundi ásælast svo langtum meira hér á landi en akkúrat fiskimiðin okkar það fór um þingmanninn þegar áttaði sig á því að hér væri sú umræða virk hér á landi að það sé fleira en fiskurinn í sjónum sem evrópusambandið ásælist og nefndi ég þar eins og ég hef nefnt hér í umræðum um evrópusambandið alveg síðan á sumardögum árið tvö þúsund og níu að það er lega landsins það er ásælni evrópusambandsins að komast hér inn á norðurslóðir að fá sæti hér í norðurskautsráðinu það er heita vatnið það er kalda vatnið það er allt það prótín sem við eigum í sjó það er hafsbotninn og það eru allar þær auðlindir sem við eigum sem þjóð og líklega þegar upp er staðið skiptir lega landsins þar öllu mest þegar við horfum á landakort heimsins er ísland akkúrat miðpunkturinn það er nánast jafnlangt til rússlands evrópu og bandaríkjanna þannig að við skiptum gríðarlega miklu máli til framtíðar það er þetta sem evrópusambandið er sækja í frú forseti því að ég segi stundum milli sextíu og sjötíu prósent þjóðarinnar vilja ekki sjá það að ganga þarna inn en evrópusambandið leggur mikinn þrýsting á það að komast yfir okkur sem þjóð og allar okkar auðlindir og því skal vera haldið til haga sérstaklega í ljósi þess að sú ríkisstjórn sem nú situr og er að reyna að koma okkur þarna inn með öllum gæðum okkar sem við eigum sem sjálfstæð þjóð sinnir því ekki að setja sérstaka lagasetningu um náttúruauðlindir hér á landi og á meðan þær eru óvarðar getur evrópusambandið komið hingað og gert við þær það sem sambandinu sýnist því hef ég lagt fram ásamt nokkrum þingmönnum framsóknarflokksins þingsályktunartillögu sem gengur út á það að ríkisstjórninni verði falið að skipa starfshóp sem leggur mat á það hverjar náttúruauðlindir íslands eru og hvernig á að nýta þær að sjálfsögðu er þessu máli náttúrlega haldið hér fyrir utan dagskrá þingsins forseti þingsins kemur frá stjórnarflokkunum og forseti þingsins ræður hvaða mál það eru sem koma hér á dagskrá og auðvitað er þessi þingsályktunartillaga mín ekki æskileg gagnvart þessu viðræðuferli sem í gangi er frekar en þessi sem nú er til umræðu þetta er súrt epli sem við stjórnarandstöðuþingmenn megum bíta í að vera hér með mál eftir mál og því er ekki hleypt á dagskrá en það sem er vitað varðandi málin eins og þau standa í dag að sjávarútvegskerfið okkar er varið fiskveiðiauðlindin okkar er varin að einu leyti og hún er varin í lögunum um erlenda fjárfestingu þar sem segir að eignarhlutur erlendra aðila innan e e s svæðisins má aldrei vera hærri en fjörutíu og níu prósent og það er sú hindrun sem evrópusambandið þarf að koma ríkisstjórninni í skilning um að hrinda úr vegi til þess að þeir geti komið hér inn og veitt enda hafa hæstvirts utanríkisráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra viðurkennt að það þurfi að fara fram endurskoðun á þeim lögum því að fyrr verðum við ekki tæk til umsóknar fyrr en það er búið að hrinda þessu úr vegi því að þetta er byggt á fjórfrelsinu um frjálst flæði fjármagns ég get haldið hér langar ræður um ókosti evrópusambandsins og hvernig það hefur þróast upp á síðkastið og þann forsendubrest sem þessi aðildarumsókn hefur orðið fyrir í meðförum núna hina síðustu mánuði það er ekki hægt að ræða þessi mál öðruvísi en svo að utanríkismálanefnd þingsins er ekki upplýst um gang mála og það er rétt að benda á það að þær stjórnarskrárbreytingar sem nú standa fyrir dyrum hjá ríkisstjórninni snúa meðal annars að því að auðvelda ríkisstjórninni að koma okkur í evrópusambandið því að til dæmis er það krafa evrópusambandsins að ríkisendurskoðun skuli vera stjórnarskrárvarin í stjórnarskrá hvað gerist ef við lesum drög stjórnlagaráðs jú jú þar er ákvæði frá stjórnlagaráði þess efnis að ríkisendurskoðun skuli vera bundin og varin í stjórnarskrá

í stjórnarskránni breyta er ekkert fullveldisafsal og það þarf að breyta því og hvað er ekki í tillögum stjórnlagaráðs jú mikil opnun á það hvernig hægt er að hrinda þessu fullveldisafsali þannig að það verði mjög auðvelt fyrir starfandi ríkisstjórn að koma okkur inn í evrópusambandið svona get ég lengi talið frú forseti það er ofboðslega erfitt fyrir mig sem bara íslending í þessu landi sem hefur svo ótal mörg tækifæri þar sem tækifærin drjúpa af á hverju strái að horfa upp á þá leið sem þessi ríkisstjórn er að fara undir forustu hæstvirts utanríkisráðherra það getur tekið nokkuð á að sjá allan þann spuna og ósannindi sem hrjóta af vörum hans einn og ég kom til dæmis inn á í dag þegar hann kemur í útvarpsviðtal síðastliðinn sunnudag á bylgjunni og telur að maastricht skilyrðunum sé fullnægt hér á landi hann álítur að það sé ekki lengur hindrun að þjóðarbúið skuldi hátt í hundrað og tíu prósent af landsframleiðslu sinni en maastricht skilyrðin gagna út á það að það megi bara vera sextíu prósent skuld ríkisins af landsframleiðslu hann telur nefnilega að því skilyrði sé fullnægt vegna þess að íslenska ríkið eigi svo mikið inni í bönkunum og þá sérstaklega landsbankanum og ályktaði sérstaklega um það og dró ályktun af því að vegna þess að íslenska lífeyrissjóðakerfi á rúmlega tvö þúsund milljarða að það komi til móts við evrópusambandið að því leyti að sú upphæð minnki ríkisskuldir þetta eru alvarleg tíðindi að sjálfur hæstvirts utanríkisráðherra skuli vera farinn að ásælast með þessum hætti lífeyrissjóði landsmanna og líti á það sem raunverulega debetfærslu í ríkissjóði þessa inneign þá erum við komin á hættulega braut þetta eru reikningskúnstir sem evrópusambandið og hæstvirtur utanríkisráðherra eru greinilega miklir snillingar í en það skal og á það bent að það eru núna sautján ár sem evrópusambandinu hefur ekki tekist að fá endurskoðendur til þess að skrifa upp á reikninga sambandsins hvernig skyldi standa á því jú vegna þess að þessum reikningskúnstum og þessum blekkingum er sífellt beitt

eitthvað sem við verðum að standa vörð um okkar lífeyrissjóðskerfi í öðru lagi telur hæstvirts utanríkisráðherra það okkar mesta bjarghring að hafa hér gjaldeyrishöft eins og hefur svo oft komið fram vegna þess að nú gangi upptaka evrunnar og innganga í evrópusambandið fyrst og fremst út á það að evrópusambandið hjálpi okkur sem þjóð að losna við gjaldeyrishöftin þvílíkt rugl sem hrýtur af vörum hæstvirts utanríkisráðherra það var samfylkingin sem kom gjaldeyrishöftunum á samfylkingin var í ríkisstjórn samfylkingin lagði til að gjaldeyrishöftin mundu vera hér föst í gildi til janúar tvö þúsund og sextán stjórnarandstöðunni tókst sem betur fer að stytta þann tíma um helming þau falla úr gildi fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán

við eigum fyrst og fremst að standa hér fyrir styrkri efnahagsstjórn sem þessi ríkisstjórn hefur alveg séð fyrir að hún ræður ekki við það er alveg ljóst á meðan þessi ríkisstjórn er við völd er okkur hætta búin frú forseti ég hvet þingmenn til að taka þátt í þessum umræðum því að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður að fara fram í sumar samhliða forsetakosningum þjóðin á að hafa um það val hvort þessari vitleysu sé haldið áfram eða við getum dregið okkur út úr þessu